Signora Presidente, onorevoli colleghi, nonostante il dibattito ieri in quest'Aula abbia in maniera chiara e univoca chiesto alla Commissione di ritirare la proposta, constatiamo che il Commissario insiste nel non considerare la volontà del Parlamento. E per questo, che a norma dell'articolo 56 del regolamento e con il supporto della maggioranza della commissione per l'agricoltura e del suo relatore, chiedo a quest'Aula di votare sul progetto di risoluzione legislativa per confermare la nostra volontà di rigettare questa proposta e concludere così la prima lettura.